Vorweg, der Zweck, den ACTA verfolgt, ist ein guter, nämlich internationale Standards für den Kampf gegen Urheberrechtsverletzungen und Produktpiraterie festzulegen. Nun ist ACTA aber geradezu ein Paradebeispiel dafür, wie man mit den berechtigten Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern nicht umgehen soll nämlich intransparent bis zum Gehtnichtmehr. Es gibt eine Fülle von erheblichen Bedenken gegen ACTA, und diesen Bedenken hat der Rechtsausschuss Rechnung getragen und ACTA abgelehnt. Die Absicht des Abkommens ist es, in den Datenschutz und damit in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung einzugreifen. Das vorliegende Abkommen ist zu schwammig, und daher befürchte ich, dass es unterschiedliche Umsetzungen in den beteiligten Staaten geben kann und dies zum Schaden unserer Bürgerinnen und Bürger.

Ich befürchte, dass die notwendige Erneuerung des Urheberrechts in Europa auf Druck der Industrie eingeengt und vorweggenommen wird.